Nordkorea ist ja meistens dann und nur dann ein Thema in den internationalen Medien, wenn es dabei um unsere Sicherheit geht oder um die Bedrohung durch nordkoreanische Nuklearwaffen. Ich halte es für wichtig, dass wir uns mit diesem so oft vergessenen Land auch dann beschäftigen, wenn es nicht um unsere Sicherheit geht, sondern um die Sicherheit der Menschen im Land und das Leben der Menschen im Land selbst. In Nordkorea herrscht eine schreckliche Armut, Perspektivlosigkeit, Repression, praktisch alle Lebensbereiche sind überwacht. Andersdenkende müssen damit rechnen, dass sie in Lager geliefert werden, oft nicht alleine, sondern alle Familienangehörigen mit, und das Land insgesamt hat den Charakter eines großen Gefängnisses. Wer genug hat von Leid, von Armut, von totaler Repression, wer anders leben will, wer anders denkt und das Land verlassen möchte, wer es schafft, dem Land zu entfliehen und sich z.

in die Volksrepublik China durchzuschlagen, der muss dann allerdings damit rechnen, wieder an seine Verfolger ausgeliefert zu werden auf der Grundlage eines seit 1986 zwischen China und Nordkorea bestehenden Vertrages. Ich halte das für ein großes Unrecht und für eine Form der Mittäterschaft. China hat die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen und die dazugehörigen Protokolle unterschrieben, hat das Übereinkommen gegen Folter unterschrieben, und ich meine, dass wir hier an die Volksrepublik China appellieren sollten, in Zukunft Flüchtlinge aus Nordkorea als Flüchtlinge sur place anzuerkennen, ihnen Sicherheit und das Leben zu gewähren und die Möglichkeit sowohl der Betreuung im Land, auch durch NGOs, als auch der Ausreise in ein von ihnen gewünschtes Land. Ich appelliere aber vor allen Dingen an die Republik Nordkorea, die Verfolgung Andersdenkender zu beenden, das Land zu öffnen, internationalen Beobachtern den Zugang zu gewähren und ihren Bürgern endlich Freiheit und Menschenrechte zu gewähren, und schließlich an die Vereinten Nationen, eine Untersuchungskommission als Basis für mögliche weitere Maßnahmen, eine Untersuchungskommission zur Untersuchung